En una situación de crisis y de gran polarización, la Unión Europea, haciendo un seguidismo irresponsable de la política de Trump, corrió a reconocer al autoproclamado Guaidó. Y quiero recordar que el Derecho internacional, desde hace más de cuatro siglos, no reconoce gobiernos, reconoce Estados, como aquellos que tienen control político y administrativo del territorio, algo que claramente no tenía Guaidó. La consecuencia la crisis política sigue encallada y la crisis social se mantiene y agudiza por las sanciones sufridas. Reconocer a Guaidó no sirvió para nada. Las sanciones al Gobierno venezolano perjudican gravemente a la población. La Unión Europea puede y debe ser un actor de mediación.